To jest przykład zawsze doskonałej współpracy, pokazujący, że spokojnie i bez specjalnych emocji, ale za to bardzo konkretnie możemy uzyskać produkt finalny, który rzeczywiście stanowi krok do przodu w trudnej kwestii współpracy Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi. My zawsze bardzo chętnie podkreślamy, że ta współpraca jest niezbędna, że powinniśmy ją pogłębiać, że parlamenty narodowe powinny być bardziej włączane w proces legislacyjny.

Cieszę się z informacji, którą przekazał pan komisarz, dotyczącej konsultacji przeprowadzonych przez członków kolegium z parlamentami narodowymi oraz zapowiedzi kolejnych konsultacji, dlatego że wyniki tych konsultacji powinny znaleźć swój wyraz w rzeczywistej zmianie relacji pomiędzy tym, co czynimy na poziomie wspólnotowym a tym co w efekcie jest wdrażane w państwach członkowskich, bowiem to państwa członkowskie wdrażają